Monsieur le Président, je félicite le Conseil européen et la Commission pour la nouvelle méthode de travail désormais, chaque sommet est consacré à un sujet principal.

Monsieur le Président du Conseil, je vous invite à prévoir dès maintenant de consacrer, à l'automne, une réunion du Conseil européen au problème de la fiscalité des entreprises dans l'Union. En effet, la différence de traitement fiscal des entreprises est devenue la cause majeure de fragmentation du marché intérieur et d'inégalité entre les petites et les grandes entreprises. De récentes révélations de la presse ont déclenché l'indignation des opinions publiques si bien que comme diraient les physiciens les conditions de température et de pression sont réunies pour espérer, désormais, des progrès décisifs en la matière. La Commission européenne a adopté un calendrier serré et le Parlement a créé une commission spéciale pour appuyer, stimuler et prolonger ses travaux. Mais, sur ce sujet, tout dépendra des gouvernements et de la capacité des chefs de gouvernement à se faire obéir par leurs ministres des finances.

C'est une décision aussi importante et aussi courageuse que le Conseil européen sera invité à prendre, Monsieur le Président, sous votre présidence.